Panie Przewodniczący! W Mołdawii narasta kryzys polityczny wywołany bezpośrednio dymisją rządu, a od kilku miesięcy trwają wielkie protesty społeczne wyrażające rozczarowanie obywateli władzami publicznymi, zwłaszcza w kontekście gigantycznej korupcji oraz zniknięcia blisko miliarda dolarów z mołdawskiego sektora bankowego. Pragnę w imieniu grupy ECR wyrazić zaniepokojenie utrzymującą się sytuacją w kraju, a w szczególności zwolnieniem tempa reform administracji publicznej w zakresie wymiaru sprawiedliwości i zarządzania finansami publicznymi, o czym informował ostatnio również na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych przewodniczący parlamentu Mołdawii. Doceniamy jednak zaangażowanie Mołdawii w ramach Partnerstwa Wschodniego i podtrzymujemy nasze poparcie w jej drodze do integracji z Unią. Należy jednak wspomnieć o kolejnym kamieniu milowym Kiszyniowa na tej drodze, czyli podpisaniu umowy stowarzyszeniowej oraz reorientacji eksportu w kierunku innych rynków zbytu, który obecnie przewyższa pierwszy raz w historii eksport do Rosji. Na koniec chciałbym wyrazić nadzieję, że władze Mołdawii wsłuchają się uważnie w głosy niezadowolenia społecznego i będą kontynuowały walkę z korupcją oraz dbały o ochronę wartości demokratycznych. Życzymy naszym mołdawskim partnerom sukcesu, jakkolwiek my, Polacy, dobrze wiemy, że wytyczone cele nie są łatwe do realizacji w sytuacji szantażu i nacisków polityczno ekonomicznych ze strony Rosji, która krok po kroku, od Krymu poprzez Donieck po Abchazję, dąży do odbudowy swojego imperium kosztem niezależności i wręcz integralności terytorialnej swoich najbliższych sąsiadów.